Spoštovane poslanke, poslanci, predsedujoči, predstavnici vlad, predstavnici in predstavnik vlade! Danes obravnavamo poročilo o položaju romske skupnosti. Kljub temu da gre za peto poročilo, ga danes prvič obravnavo na seji našega državnega zbora, razlog za to, pa najverjetneje tiči v enem političnem oportunizmu, ko: prvič, desnica nad romsko skupnostjo enako na kot nad drugimi manjšinami zganja desničarski populizem, skladno z njihovo propagando gre le se že eno skupino ljudi, ki živi na račun preostalih, tako kot to velja za tujce, begunce, migrante, izbrisane in vse druge, ki so jim najpogosteje kršene človekove pravice v naši Republiki Sloveniji. Sredinske stranke drugi strani se diskurzu desnice pogosto ne odpirajo ali pa ne znajo se mu postaviti po robu, zato se, razpravi najraje izognejo. Pogosto podležejo tu dejstvu, da podpora romski skupnosti in drugim ob rob družbe potisnjenim skupinam ali pa delavcem v Sloveniji ne prinaša političnih točk. Ravno zato, da presekamo ustaljeno prakso, smo v Levici predlagali, da se o položaju romske skupnosti opravi razprava na seji državnega zbora. Zato da se upremo širjenju strahu in sovraštva, ki se ga poslužuje desnica, in zato, da koalicijo prepričamo, da je položaj, romski skupnosti in naših sodržavljanov, Romov, nujno potrebno izboljšati. Nekatere ključne rešitve smo že v prejšnjem mandatu predlagali s spremembami krovnega zakona, a mu je takratna koalicija nasprotovala. Vsekakor upamo, da v tem mandatu drugače, da so spremembe zakona nujno potrebne, lahko namreč zaključimo tudi ob prebiranju periodičnih poročil. Položaj romske skupnosti v Sloveniji je slab. Problemi ostajajo iz leta v leto enaki, vemo, kje so problemi, vemo, koliko se jih da rešiti. Kljub temu se ne zgodi nič. Vlada in državni zbor ne zagotovita ustrezne n ustrezni zakonskih sprememb, država ne zagotovi dovolj sredstev in nekatere občine se trudijo in izvajajo svoje naloge, druge se niti ne potrudijo. Kot izhaja iz poročila, na terenu potekajo številni projekti, programi, ukrepi, katerih cilj je izboljšanje položaja romske skupnosti. Imamo različne projekte in programe na področju urejanja bodisi bivalnih urejanja bivanjskih razmer, večje vključenosti izobraževanje in dvig izobrazbene ravni za doseganje večje zaposljivosti in še bi lahko našteval, a njihova izvedba je prepuščena različnim organizacijam, katerih obstoj pa je odvisen od sredstev države ali pa evropske skupnosti in uspehov pridobljenih sredstev na javnih razpisih. Stanje se zato izboljšuje izredno počasi, ponekod se sploh ne, ali pa se celo slabša. Glede na navedeno, bi se morali vsi skupaj zavedati, da z gasilskimi akcijami stanja ne bomo izboljšali. Dolgoročno ga bom najverjetneje le še poslabšali. Hudim boleznim se namreč ne moreš ne zoperstaviti zgolj z aspirinom. Potrebna je celostna obravnava z dolgoročno vizijo. Ob tem se tako takoj zastavi seveda vprašanje: "Kje bomo vzeli denar?" In to je največkrat točka, kjer se vse ustavi. A prepričanje, da za sistemske, dolgoročne in strukturne ukrepe ni denarja, je po naše laž. Ohranjanje statusa quo dolgoročno zahteva neprimerno več sredstev kot pa nenadna odprava vseh največjih težav, s katerimi se zastonj srečujemo in soočamo že leta in leta. Tudi u naprede položaja romske skupnosti, bi bil bistveno boljši ta napredek, kot je predstavljen poročilu. Da je temu tako, smo lahko ugotovili že prejšnji teden, ko smo obravnavali letno poročilo varuhinje človekove pravic. Vlada seveda ne bo priznala, da je naredila premalo, da živijo nekateri pripadniki romske skupnosti v neživljenjskih razmerah brez vode, elektrike, komunali, osnovnih življenjskih potrebščin, da so potisnjeni v krog revščine oziroma na rob družbe in da so diskriminirani, pa čeprav vse to nujno, pa čeprav je vse to nujni predpogoj za vključevanje v izobraževalni sistem, vključevanje v družbo in mož za zaposlitev. Velik del romske skupnosti je ravno zaradi onemogočenega dostopa do osnovnih življenjskih dobrin obsojen na začaran krog revščine, iz katerega največkrat ni izhoda. Tudi za njihove otroke ne. Da je država naredila premalo je torej dejstvo. Nenazadnje nas je Svet Evrope februarja letos opozoril, da bi si vlada morala bolj prizadevati za izboljšanje položaja Romov. Pozval nas je k sprejemu ukrepov, tudi k prizadevanju boja proti sovražnemu govoru, enake so bile zaključne ugotovitve Komisije Sveta Evrope za človekove pravice, ki je bila na obisku marca dva sedemnajst. Romska skupnost uživa posebno zaščito na na ravni ustave, ima poseben Zakon o romski skupnosti, številne posvete okrogle mize, projekte, programe, ampak ta razlika med teorijo in napisanim na papirju in prakso v Republiki Sloveniji, socialni pravni državi, je ogromna. Že če pogledamo različne dele države, je položaj romski skupnosti od občine do občine med seboj neprimerljiv. So občine, ki izvajajo vse ali pa večino nalog, ki jim jih nalaga zakon, in so občine, ki zakonske zahteve preprosto ignorirajo. Imamo legalizirane komunalno, o komunalno opremljena, legalizirana komunalno opremljena naselja romska in imamo naselja, ki kljub obljubam in zavezam ostajajo, ostajajo nelegalizirana, komunalno neurejena in v katerih niso izpolnjeni niti osnovni pogoji za človeka dostojno življenje. Imamo primere, ko se zemljišče prodaja skupaj s pripadniki romske skupnosti, ki na njih živijo že več deset let. V nekaterih primerih, jih prodajajo celo občine in imamo primere, kjer so občine, imamo pa tudi primere, kjer so občine omogočile odkup zemljišč Romov, ki na njih bivajo, in omogočile komunalno ureditev, priklop na vodo, elektriko, komunalo. Tam, kjer so te osnovne, osnovni pogoji izpolnjeni, se otroci vključujejo v vrtec, v osnovno šolo, izpolnjeni so pogoji za možnost zaposlitve, izobraževanja odraslih. Jasno je torej, da za neurejene razmere, ohranjanje statusa quo in leta se ponavljajoče težave romske skupnosti ni krivo neznanje ali pa finančna in gospodarska, slika v državi, krivo je krivo je izključno pomanjkanje politične volje. Točno vemo, kje so problemi, točno vemo, katere rešitve so nujno potrebne, a kljub temu že deset let čakajo na spremembe. V Levici vsekakor pričakujemo, da bo dandanašnja razprava konstruktivna, vlada naj jo vzame kot podlago za pripravo nujno potrebnih sprememb čim prej. V Levici smo zakon, ki rešuje bistveni del težav, že pripravili, ga usklajevali v prejšnjem mandatu, ga usklajevali z župani lokalnih skupnosti in predstavniki romske skupnosti. Predstavlja je predstavlja torej dobro podlago, da končno naredimo konkreten korak v smeri izboljšanja položaja romske skupnosti, naših sodržavljanov. In končno to predlagamo z današnjim In točno to predlagamo z današnjim priporočilom. Predlagamo, da vlada nemudoma pristopi k ukrepanju za izboljšanje položaja romske skupnosti v Sloveniji ter da v najkrajšem možnem času v sodelovanju s predstavniki romske skupnosti, predstavniki lokalnih skupnosti in drugih deležnikov, pripravi ustrezne spremembe Zakona o romski skupnosti. S tem seveda ne mislimo sprememb, ki jih je pripravila vlada Mira Cerarja tik pred vhodom, predlog je bil slab in bi pomenil korak nazaj. Vlada naj zato pripravi nov predlog, predlog, za katerega osnovo gotovo predstavljajo tudi spremembe, ki smo jo predlagali v Levici. In ko smo zadnjič o tej zadevi govorili tudi ob, ob obravnavi poročila varuhinje človekovih pravic, je bilo tudi izpostavljeno in to danes izpostavljamo, še posebej zato, ker je na mojo razpravo se pravilno oglasila kolegica poslanka Anja Bah Žibretova in rekla, naj ne pogledamo samo, kaj se dogaja v romskih naseljih, ampak tudi v obrobju romskih naselij, to je, ljudi, ki živijo na obrobju. Zavedamo se v Levici, da pravna in pravna in komunalna neurejenost romskih naselij ogrožata uresničevanje človekovih, in posebnih pravic o romski skupnosti oziroma njenih pripadnikov na eni strani, ampak tudi uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin državljanov, ki živijo v okolici takšnih romskih naselij, na drugi. Tako da se lahko na eni na eni in drugi upravičeno čutijo prizadeti, kot tako v svojem dostojanstvu, osebnih pravicah, lastninski pravicah, enakosti pred zakonom in ne nazadnje tudi v zaupanju v pravno državo. In absolutno se strinjam, da skupaj opravimo, obisk in ogled romskih naselij oziroma, prebivalcev ob romskih naselij in na ta način Levica in SDS skupaj prispevata za to, da se bodo začele pravice romske skupnosti v Sloveniji čim prej in celovito, skladno z zakonom in ustavo, uresničevati. In še nazadnje bi rekel, da zaključim z nekaj ciničnega optimizma, pomembna neznanka v enačbi še vedno ostaja tudi odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Hudorovič ter Novak in drugi proti Sloveniji, kateri pritožnik iz romskega naselja Goriča vas v Ribnici oziroma Dobruška vas v občini Škocjan problematizirajo tudi okoliščine v zvezi s pitno vodo in sanitarijami. Kakršnakoli že odločitev Evropskega sodišča človekove pravice v tej zadevi bo, je jasno, da bo pomembno vplivala na reševanje romske problematike tej državi. In to ne samo omenjenih dveh naseljih, ampak neposredno tudi v drugih. Sprašujem državni zbor, ali smo sposobni sami urejati položaj, pravice naših sodržavljanov Romov, ali moramo za to počakati na razsodbo ue Evropskega sodišča za človekove pravice, kot se je zgodilo v primeru izbrisanih? Hvala lepa.